Madame la Présidente, depuis notre dernière résolution, la répression au Bahreïn semble s'intensifier.

En 2015, plus de 230 personnes ont été privées de leur nationalité.

Une telle déclaration est inacceptable. En conséquence, notre résolution semble faible. Elle s'appuie sur l'importance du partenariat économique et politique, y compris en matière de vente d'armes.

Le Bahreïn est sur une mauvaise pente. Je ne crois pas que nous puissions aider ceux qui se battent pour leur liberté d'expression en fermant les yeux sur la réalité. Nous devons réaffirmer notre soutien à Mohamed Ramadan et à Ali Moosa, qui courent toujours le risque d'une exécution imminente.